Cet après midi, j'ai l'impression qu'on sort un petit peu de l'hypocrisie politique, puisqu'il ne s'agit pas d'être des censeurs de la Constitution d'un pays membre de l'Union européenne comme l'est la Hongrie et qui, bien entendu, dispose seule, avec son peuple, de sa souveraineté. Mais il s'agit pour nous, au sein de cette enceinte, d'une question et même, pour ma part, d'une préoccupation qui touche à l'ordre juridique communautaire, donc une question qui touche à la conformité entre nos valeurs communes, notre architecture européenne, construite par les États et les textes fondamentaux des États membres et les autres textes fondateurs nationaux. Or, il y a des contradictions sur les non discriminations, sur le respect des minorités, sur les problèmes de pluralisme, sur l'opposition, qui semblent être contestées. Alors, Mesdames et Messieurs, chers collègues, si rien n'est compliqué comme semblent le dire un certain nombre d'orateurs cet après midi eh bien que le collège exécutif vérifie la compatibilité, la conformité juridique du texte hongrois avec ce qui fonde notre socle communautaire, et les choses seront dites clairement. Il y va de la crédibilité de l'ordre communautaire, donc de l'Union européenne.